Notre ambition est un travail de qualité pour tous les travailleurs, malgré la persistance d'un chômage de masse et l'explosion du travail précaire.

Comment ne pas être scandalisé par ce chiffre en augmentation? En tant que rapporteure sur l'évaluation de cette stratégie européenne pour la santé et la sécurité au travail, qui prendra fin en 2012, mes conclusions sont claires. Ce serait une faute morale que de fermer les yeux sur la souffrance au travail. Ce serait aussi une faute économique, puisque toutes les études nous montrent que les accidents et les maladies professionnelles coûtent cher, tant à nos systèmes de santé et de sécurité sociale qu'à nos entreprises. Cette stratégie doit être, dès 2013, plus ambitieuse, plus cohérente mais surtout beaucoup plus courageuse. Ainsi, il faut renforcer le cadre législatif, adapter la législation aux nouveaux risques, tels que les risques psycho sociaux, les troubles musculo squelettiques ou encore les nanomatériaux. Le stress au travail ne doit pas être traité par de simples formations, ce qui s'avère complètement insuffisant alors qu'un travailleur européen sur deux est exposé à des risques affectant sa santé mentale. La vérité, il faut la dire bien haut les travailleurs souffrent surtout de la réorganisation brutale du travail, de son intensification et des méthodes de gestion défaillantes. Par ailleurs, nombreux sont les salariés qui alertent sur les dangers pour l'homme mais aussi pour l'environnement.

Je suis fière que nous adressions, ici au Parlement, à la Commission européenne une demande de directive protégeant ces fameux lanceurs d'alerte. La Commission européenne ne doit pas hésiter à lancer des procédures en infraction contre les États membres qui ne respectent pas leurs obligations. L'harmonisation européenne dans le domaine de la santé est une avancée considérable.

Il est absolument injustifiable d'affaiblir les règles de prévention dans les petites et moyennes entreprises ou pour les travailleurs indépendants, qui bénéficient du même droit fondamental à la protection de leur santé. Par ailleurs, nous constatons une progression de l'externalisation des emplois et l'apparition de la sous traitance en cascade.

Compte tenu de l'exposition à de puissantes radiations et du danger lié à la gestion des matériaux radioactifs, il est essentiel qu'il y ait des normes rigoureuses de formation de sécurité au travail et d'inspection par des entités indépendantes. Finalement, il faut prendre la mesure des risques émergents et des risques nouveaux, tels que les risques chimiques et biologiques, qui sont complexes, mais pour lesquels les données sont encore insuffisantes.

Le règlement REACH a un rôle très important à jouer dans la prévention des cancers et des autres maladies liées au travail. Il doit être mis à jour et intégralement mis en œuvre. Enfin, il faut reconnaître, ou mieux reconnaître les maladies professionnelles, à commencer par les cancers, afin d'identifier rapidement l'ensemble des problèmes.

j'espère que, dès 2013, il y aura bien une stratégie européenne de santé et de sécurité au travail et j'espère réellement que nous avancerons de manière assez rapide.